Ułatwia on rzeczywisty wolny przepływ osób, rozwój turystyki, wzrost wymiany handlowej. To jest nasza chluba i wielkie osiągnięcie w Unii Europejskiej. Ale aby tak mogło być niezbędna jest odpowiednia infrastruktura techniczna, która pozwoli na monitorowanie tych procesów. Wiemy z własnego doświadczenia, że zadaniem i obowiązkiem krajów przystępujących do układu Schengen jest wypełnienie wymogów, które są związane z systemem informacyjnym Schengen. To jest dla naszego wspólnego dobra, dla wspólnego bezpieczeństwa.